Die überwältigende Unterstützung, die sie nun bei ihrer Wahl zur Abgeordneten erhalten hat, weist sie eindeutig als Hoffnungsträgerin ihrer Nation aus. Aber darauf möchte ich hinweisen das Parlament, in das sie gewählt wurde, hat nicht die Macht, um die Zukunft des Landes in eine andere Richtung zu lenken, als die Militärs dies wollen. Und die Generäle haben eine Verfassung eingesetzt, die die Kontrolle über das Parlament auch künftig garantiert. Es wäre also ein wichtiges Signal für die Ernsthaftigkeit des Veränderungswillens von Präsident Thein Sein, wenn er nicht versucht, die neu gewählten Abgeordneten

Ich will gern anerkennen, dass es in den letzten beiden Jahren eine Reihe von positiven Veränderungen gegeben hat. Dennoch bleibt und da stimme ich allen Kolleginnen und Kollegen zu noch ein weiter Weg zu gehen. Das Scheinwerferlicht auf Suu Kyi darf uns nicht blind werden lassen für das Schicksal weiterer politischer Gefangener, für fortgesetzte, militärische Operationen gegen Teile der eigenen Bevölkerung, für das Elend der Flüchtlinge und für die Bereicherung einer kleinen Elite in einem noch immer bitter armen Land. Kommt nun wirklicher Wandel?

Damit würden wir ihrem Land Möglichkeiten zur Überwindung der Armut eröffnen und die Militärs zur Fortsetzung des Weges zur Demokratisierung ermutigen. Wir würden jedoch auch zeigen, das Europäische Parlament bleibt wachsam, und ein Rückfall in die Diktaturen hätte Konsequenzen.